Najlepša hvala za besedo. Spoštovani predsednik vlade. V mesecu septembru objavljena revizija računskega sodišča je pokazala, da je stanje socialne oskrbe v naši državi kritično. Dejstvo je, da so stiske ljudi vsak dan večje, saj vlada oziroma pristojni ministrstvi v zadnjih desetih letih nista sprejeli prav nobenega ukrepa na tem področju, da bi stanje izboljšalo. Celo nasprotno , namesto da bi se pripravil in sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi to področje sistemsko uredil, Računsko sodišče ugotavlja, da vlada oziroma ministrstvi za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za zdravje namenjata kar štiriinsedemdeset in pol milijona evrov za neuporabne študije in pilotne projekte, od katerih pa tisti, ki pomoč dejansko potrebujejo, ne bodo imele imeli nobene koristi. V reviziji sodišča med drugim zapisalo, da projekti in študije, za katere se torej namenja štiriinsedemdeset in pol milijona evrov javnega denarja, nimajo niti vsebine niti ciljev, ki naj bi se s temi projekti realizirali. Po mnenju računskega sodišča naj bi se ti projekti izvajali zgolj na nekih zamislih ministrstev, namesto da bi se s tem denarjem reševali problemi obstoječega sistema socialne oskrbe. Danes imamo več kot enajst tisoč ljudi, ki trenutno čaka na posteljo v domu, pa vendar država vse od leta dva tisoč sedem ni zgradila niti enega doma za starejše. Glede na proračun, kot ste ga pripravili v vaši vladi, tudi v naslednjih letih država očitno domov ne bo gradila. Z denarjem , ki je namenjen za razne študije in pilotne projekte, pa bi se lahko zgradilo tudi deset domov za starejše. In ko računsko sodišče danes opozarja na neučinkovitost sistema, opozarja na nesmotrn namen porabe javnega denarja, se žal koalicija spreneveda. Sklicem izredne seje in predlogi priporočil smo v Slovenski demokratski stranki želeli, da se razišče pravi namen in transparentnost porabe javnega denarja. Gre vendarle za javni denar, zato je prav, da ljudje zvedo, za kaj se porablja. Glede na dejstvo, da naša priporočila na seji niso bila izglasovana in tudi nekih konkretnih odgovorov niso prejeli, me zanima, ali bo molčala tudi vaša vlada ali pa boste glede na ugotovitve računskega sodišča vendarle opravili revizijo glede namena porabe štiriinsedemdeset milijonov in pol evrov javnega denarja. In ali bo vlada raziskala, kdo je odgovoren za takšno negospodarno trošenje javnega denarja? Hvala lepa.